atkvæðagreiðslum um annað og þriðja dagskrármálið fer fram umræða utan dagskrár um hvalveiðar málshefjandi er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund